Señor presidente, señor Borrell, debo reconocer que no sé por qué estamos haciendo este debate, no acabo de entender por qué determinadas fuerzas, concretamente las fuerzas de derecha y de extrema derecha de esta Cámara, están poniendo en cuestión que la Unión Europea mande a través del Servicio Europeo de Acción Exterior a una delegación de prospectiva, cuya misión es intentar encontrar una solución democrática y pacífica a la situación complicada, delicada, preocupante, que se vive en Venezuela.

Acabamos de hacer un debate sobre el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia y muchos de nosotros hemos pedido mayor involucración de la Unión Europea. Siempre pedimos un papel reforzado de la Unión Europea como actor global, exportando los valores europeos, pero cuando llegamos a Venezuela ocurre el efecto contrario al del imán.